Spoštovani, hvala za besedo. V bistvu postavljam vprašanje gospodu ministru za kulturo pa tudi gospodu ministru za izobraževanje. NUK je nacionalna knjižnica in leta štiriindevetdeset je bil sprejet zakon o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki je predvideval, da se projekt nacionalnega pomena financira iz državnega proračuna v letih štiriindevetdeset do leta osemindevetdeset. Za ta projekt oziroma v tem proračunu je bilo takrat namenjenih, zdaj če preračunam tolarje v evre, okrog devetindvajset milijonov evrov. Revizijsko poročilo, iz leta dva tisoč osem, ker je pač žal, gradnja oziroma tudi sama izgradnja, postavitev novega NUK-a oziroma NUK dve zastala med letoma, devetindevetdeset do dva tisoč osem, pa, revizija računskega sodišča iz leta dva tisoč osem pa ugotavlja, da so podatki o projekti, o projektu pomanjkljivi, in da predstavljajo celovite slike projekta in zato ni mogoče izračunati natančnega zneska do sedaj porabljenih sredstev. Od, kot že povedano, v času od leta, se pravi štiriindevetdeset do nekje leta dva tisoč osem, je bilo vsaj, preračunano iz tolarjev v evre, porabljenih okrog trideset milijonov evrov. Ja, trideset milijonov evrov. In ker je funkcija, Narodne in univerzitetne knjižnice to, da je nacionalna knjižnica me zanima, zakaj naj verjamemo,, da ne bosta letošnji milijon in milijon v prihodnjem letu, ki sta potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, zopet dva izpuhtela milijona v sagi o gradnji nove zgodbe o NUK-u. V kateri fazi je zbiranje dokumentacije, ki ga počnemo, oziroma v to dokumentacijo, spet zmeraj na novo in na novo moramo zbirati, oziroma zanima me, v katerem v kateri fazi je, in upam, da bo to tudi zadnjič, da zbiramo to dokumentacijo skupaj. Verjamem, ker poznamo gospa, gospoda ministra oba zelo dobro, in verjamem, da imata tudi že okvirno časovnico in načrt, kako bosta ta projekt NUK dve izpeljala, pa če nam tudi to nekako vsaj delno razkrijeta. Pa prosim tudi, če je možno, če ste že pač predvidevali tudi okvirno finančno konstrukcijo glede tega, glede izvedbe, gradnje, NUK-a dve? Hvala.